Frau Präsidentin! Ich begrüße sehr, dass die Kommission den illegalen Einschlag von Holz und dessen Einfuhr in die Europäische Union behindern will. Das ist angesichts der dramatischen Folgen des illegalen Holzeinschlages dringend erforderlich. Allerdings war es nötig, einen ausgewogenen Kompromiss zu finden, der die holzverarbeitenden Unternehmen nicht mit unnötigen Regelungen belastet. Ich freue mich, dass es gelungen ist, unnötige Auflagen zu verhindern und gleichzeitig das Problem der anhaltenden Waldzerstörung effektiv anzugehen. Zudem wird ein unfairer Wettbewerbsvorteil, der durch den preiswerten, illegalen Holzeinschlag entstanden ist, beseitigt. Davon werden auch unsere Unternehmen, die Holz aus nachhaltigen und legalen Quellen verwenden, profitieren.